Monsieur le Président, je peux être bref, mais néanmoins prendre une minute pour vous remercier, Mesdames et Messieurs les députés, au nom du président Juncker et au nom de toute l'équipe de négociation que j'ai l'honneur

Ce débat est important. Il se situe, on le comprend bien chacun, avec nos opinions différentes, quelques fois, comme un moment de vérité. Trois ans après le référendum, nous sommes dans un moment de vérité dans cette négociation.

Je continuerai à travailler comme cela.

Nous avons écouté attentivement toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés, en particulier les parlementaires issus d'Irlande et d'Irlande du Nord, sur la question la plus grave, celle où il y a le plus de risques, je l'ai dit tout à l'heure, provoqués par le Brexit et puis la question des citoyens et la question sur laquelle nous ne transigerons jamais, celle de l'intégrité du marché unique et des quatre libertés qui vont ensemble. Merci pour vos interventions. J'ai écouté aussi toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés dans l'autre sens. Il y a une accusation à laquelle je veux répondre pour que les choses, une fois de plus, soient claires.

Personne ne cherche à maintenir contre son gré le Royaume Uni dans l'Union européenne, dans l'union douanière ou dans le marché unique.

Nous le regrettons, on l'a dit des dizaines de fois, nous sommes très nombreux à regretter ce choix je n'en ai jamais vu la valeur ajoutée mais nous le respectons.

Mais cela exige deux choses, Mesdames et Messieurs les députés.

Vous parliez du respect des citoyens britanniques les citoyens britanniques comme les autres citoyens européens ont droit à la vérité sur les conséquences du Brexit. Toutes les conséquences, qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus nombreuses que vous voulez bien le dire.

Après le Brexit, vous devrez rendre des comptes aux citoyens, comme nous devrons en rendre compte. Alors nous nous préparons à dire cette vérité, nous l'avons toujours dite, sur les conséquences d'un Brexit avec un accord auquel nous travaillons et, évidemment avec des conséquences plus graves, d'un Brexit sans accord.

Évidemment le no deal n'est pas une destination, c'est un état temporaire et il faudra bien ensuite reprendre la discussion pour bâtir un partenariat. J'ai donc travaillé depuis trois ans avec cette première exigence dire, toujours et à tout le monde, la vérité.

Car nous faisons un traité, on ne fait pas un discours, on ne fait pas une déclaration, nous faisons un traité. Il faut trouver des réponses juridiques sérieuses à toutes les questions provoquées par la séparation que vous avez choisie, qui est le Brexit, aussi bien en Irlande que dans tous les autres domaines, la pêche et bien d'autres, voilà et trouver des solutions concrètes et opérationnelles.

Nous sommes prêts à continuer jour et nuit, personne ne doit douter de notre disponibilité. Et pour ce qui me concerne, aussi longtemps qu'on me fera confiance, je continuerai à travailler au nom de l'Union, avec cette responsabilité, cette sincérité et cette détermination.